Monsieur le Président, Madame la Haute Représentante, l'accord nucléaire iranien est, on le sait tous, un pilier de l'architecture globale de sécurité et une réalisation importante de la diplomatie européenne que vous dirigez. Lors de la mission AFET DROI qui s'est rendue à Téhéran en février, j'ai pu mesurer l'inquiétude de nos interlocuteurs iraniens par rapport au changement de la politique américaine, parce que eux, à l'époque, étaient déjà convaincus que Trump allait faire ce qu'il a fait.

Ce qui m'inquiète, c'est qu'ils continuent à faire cela, et ils continuent à dire des choses qui ne sont pas toujours dans la philosophie politique de cet accord. Récemment, l'ayatollah Khamenei a parlé de l'augmentation de la capacité nucléaire iranienne dans le cadre de l'accord, ce qui est tout à fait inacceptable.

Nous avons discuté la dernière fois, ici, de nouveau du cas d'Ahmadreza Djalali.